Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen!

Wir teilen den Ansatz dieses Berichts, den Schwerpunkt nicht auf die sektorale Ausgestaltung der Meerespolitik in den einzelnen Mitgliedstaaten zu legen, sondern vielmehr die Koordinierung der Meerespolitiken in und zwischen den Mitgliedstaaten zu betonen.

Meere sind inzwischen Transportwege, Rohstofflieferanten, Energiequellen, Nahrungsversorger und Wasserreservoir. Die wirtschaftliche Nutzung nimmt zu, die Umweltbelastung wird steigen. Es entstehen Interessenkonflikte, die wir durch eine gute inter und innerstaatliche Koordinierung lösen müssen. Man kann nicht zu allem etwas sagen. Lassen Sie mich aber kurz etwas zu den Schwefelemissionskontrollgebieten sagen. Meine Intention ist es nicht gewesen, Grenzwerte aufzuweichen. Inwieweit sich die Grenzwerte gerade bei Nord und Ostsee auf eine Verkehrsverlagerung vom See auf den Straßentransport auswirken, das werden wir sehen, wenn die Studie der Kommission uns erreicht hat. Und dann werden wir darüber reden. Aber die Rahmenbedingungen des Wettbewerbs innerhalb der Europäischen Union zwischen dem Norden und dem Süden müssen auf gleichem Niveau gehalten werden. Das sollte auch das Ziel der Kommission sein. Mit einem Punkt sind wir nicht ganz zufrieden. Wir reden seit längerer Zeit über die strategische Bedeutung der Schiffsbauindustrie für Europa. Wir sagen auch, dass Innovation dort besonders wichtig ist, denn nur so kann dieser Industriezweig bestehen. Wir brauchen eine koordinierte industriepolitische Strategie für den Schiffsbau. Auch die Forderung der Mitgliedstaaten, Finanzsysteme vorzuhalten für diesen Schiffsbau, war mir sehr wichtig, ist aber von den Liberalen und den Konservativen hier nicht unterstützt worden. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wie wollen Sie denn die Schiffsbauindustrie in Europa unterstützen? Nur mit Allgemeinplätzen und guten Wünschen für die europäischen Werftarbeiter, die um ihre Arbeitsplätze bangen, ist es auf jeden Fall nicht getan. Hier erwarten wir Sozialdemokraten bessere Maßnahmen und Vorschläge.